De Chinese ambities om deze barrières op te lossen, lijken niet groot. Ik doe dan ook een dringend beroep op beide partners om hier werk van te maken. Wederkerigheid dat is hier al vaak genoemd vanavond moet in de onderlinge relatie het sleutelwoord zijn. De Commissie moet tegelijkertijd blijven aandringen bij China op het naleven van zijn WTO verplichtingen, een gelijk speelveld voor Europese bedrijven, bescherming van intellectueel eigendom en het elimineren van andere handelsbarrières, zoals de beperkte toegang tot grondstoffen.